virðulegur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um að alþingi álykti að fela velferðarráðherra í samvinnu við samband íslenskra sveitarfélaga að setja fram markvissa heildstæða og tímasetta áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga

ásamt mér eru flutningsmenn þeir háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson unnur brá konráðsdóttir gunnar bragi sveinsson lúðvík geirsson árni þór sigurðsson og álfheiður ingadóttir virðulegur forseti þessi tillaga er lögð fram til þess að efla samhæfa og samræma nærþjónustu við íbúa landsins í sinni heimabyggð þegar eru á hendi sveitarfélaga stórir málaflokkar sem teljast til nærþjónustunnar svo sem leikskólinn sem reyndar er ekki lögbundið verkefni en einnig lögbundin verkefni eins og grunnskólinn félagsþjónusta og málefni fatlaðra sem voru færð voru til sveitarfélaganna um síðastliðin áramót og fyrirhugað er að færa málefni aldraðra frá ríki til sveitarfélaga innan tíðar virðulegur forseti það er mín skoðun að samþætting nærþjónustu við íbúa muni stuðla að heildstæðari og um leið bættri þjónustu við einstaklinga sem þurfa á þjónustunni að halda í daglegu lífi og ég tel að sveitarfélögin séu betur í stakk búin en ríkið til að laga nærþjónustuna að þörfum notenda með hliðsjón af ólíkum aðstæðum íbúa ráðherra hefur nú þegar samkvæmt lögum númer fjörutíu tvö þúsund og sjö heimild til að fela sveitarfélagi eða öðrum aðilum að sjá um framkvæmdir og rekstur tiltekinna þátta þeirrar heilbrigðisþjónustu sem veita skal sem dæmi um samninga af þessu tagi má nefna þjónustusamning við akureyrarbæ um rekstur heilsugæslunnar á akureyri og þjónustusamning við sveitarfélagið hornafjörð um rekstur heilbrigðisstofnunar suðausturlands ýmis fleiri sveitarfélög virðulegur forseti hafa óskað eftir áþekkum samningi en af því hefur ekki orðið einhverra hluta vegna ég tel ástæðu til að skoða sérstaklega með hvaða hætti unnt verði að vinna með sveitarfélögum er hafa samvinnu um skipulag og framkvæmd heilsugæslunnar nú en nú er heimilt að fela einu þeirra skipulag og framkvæmd hennar og tekur þá viðkomandi sveitarfélag ákvarðanir um þjónustuna fyrir hönd annarra sveitarfélaga á svæðinu í þeim efnum virðulegur forseti er vert að horfa til þeirrar útfærslu sem byggt var á við yfirfærslu á málefnum fatlaðra það er með myndun skilgreindra þjónustusvæða og þjónustusamninga milli einstakra sveitarfélaga virðulegur forseti það er nauðsynlegt að sjálfstæð gagnaöflun á gæðum heilsugæslunnar starfsmannamálum og meðferð fasteigna verði sá faglegi og fjárhagslegi grunnur sem er nauðsynlegur svo að yfirfærslan geti orðið árangursrík enn fremur verður að gera ráð fyrir eftirliti með þeirri þjónustu sem er áætlað að veita og faglegt og fjárhagslegt endurmat á árangri tilfærslunnar virðulegur forseti samhliða yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga tel ég brýnt að fara í endurskoðun á þeim greinum heilbrigðislaga sem snerta heilsugæsluna og þá þjónustu sem þar ber að veita skilgreining hugtaksins heilsugæsluþjónusta er nokkuð víðtæk og gera þarf ráð fyrir því ef um yfirfærslu verður að ræða að nánar verði mælt fyrir um það í nýrri reglugerð hvaða þjónustu skuli almennt veita á heilsugæslustöðvum og þá hvort tiltekna sérhæfða heilbrigðisþjónustu skuli veita á einstökum heilsugæslustöðvum virðulegur forseti sömuleiðis er ástæða til að fara í heildarendurskoðun á lögum um málefni fatlaðra sem og lögum um félagsþjónustu til þess að samþætting nærþjónustu við íbúa verði byggð á traustum grunni virðulegur forseti þar sem þegar er áætlað og kom fram í ræðu minni hér að færa málefni aldraðra frá ríki til sveitarfélaga verða þrír meginþættir það er félagsþjónusta málefni aldraðra og málefni fatlaðra á verksviði sveitarfélaganna og því er það afar skynsamlegt frú forseti að heilsugæslan verði færð sömuleiðis frá ríki til sveitarfélaga heilsugæslan er fyrsti viðkomustaður þeirra sem þurfa á læknisþjónustu að halda það eru oft börn aldraðir og fatlaðir þess vegna er brýnt til þess að hægt sé að veita nærþjónustu heildræna samfellda nærþjónustu við íbúa sérhvers sveitarfélag að við færum verkefni heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga það ætti ekki að brá ágreiningur frú forseti í þeim málum vegna þess að allir hafa undir það tekið og tóku í umræðunni um málefni fatlaðra hafa um það rætt í velferðarnefnd að nærþjónustan er sú þjónusta sem eigi að byggja á og fyrsti viðkomustaður er heilsugæsluþjónustan þess vegna virðulegur forseti legg ég til að lokinni þessari umræðu að tillögunni verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar og það er svo sannarlega von mína að eftir umsagnir og umræðu fái tillagan brautargengi og komi hér aftur til annarrar umræðu og atkvæðagreiðslu og ég tel brýnt að það sé gert áður en við færum málefni aldraðra frá ríki til sveitarfélaga